... ustni odgovor na naslednji seji. Pravzaprav, ponavljam vprašanje, ki sem ga zastavil na zadnji seji glede na plačevanja zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o Triglavskem narodnem parku. Z odgovorom nisem bil zadovoljen, ker je medel, odgovornost za neplačevanje pa prelaga na župane parkovnih občin. Slednim je bila posredovana informacija, da naj župani postavijo merila, na podlagi katerih naj bi se izvajal zakon. Glede na stanje na terenu, vem, da je takšna odločitev praktično nemogoča, zato sklepam, da je ministrstvo s tem predlogom se hotelo ograditi od odgovornosti. Zakon o o Triglavskem narodnem parku namreč že sam po sebi določa merila, zapisana so pa v desetem in enajstem členu in določajo, da se parkovni lokalni skupnosti za vse projekte, investicije in dejavnosti iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje. Ta sredstva dosegajo osemdeset procentov predračunske vrednosti projekta ali investicije. Ministrstvo za okolje in prostor bi torej moralo zbrati projekte v parkovnih občinah in jih sofinanciranje sofinancirati v omenjeni višini. V preteklih desetih letih, se je jasno pokazalo, da sta deseti in pa enajsti člen zgolj sama sebi namen, njuna realizacija je namreč nična. Izpostavil bi še en vidik kršenja Zakona o Triglavskem narodnem parku. Šestintrideseti člen zakona določa, da mora biti sedež javnega zavoda v narodnem parku, na območju tiste parkovne skupnosti, ki ima največ prebivalcev. Sedež parka bi se moral tako z Bleda preseliti v Bohinj, a se v desetih letih o tej možnosti ni niti govorilo, kaj šele, da bi prišlo do njene realizacije. Gre torej za grobo kršitev zakonodaje. Ministra sprašujem, ali bo država še naprej kršila zakonodajo. Kajti ministri, ki kršijo zakonodajo, so zreli za interpelacijo, tako da, bom pa povedal, da bom ponavljal ta vprašanja, to vprašanje na vseh prihodnjih sejah, dokler se ne bo začel izvajati zakon, ker menim, da ministrstvo že več let vodi državna sekretarka, ki močno vpliva na odločitve ministrov - takih ali drugačnih - in bi bil čas, da tudi minister razmisli o svojem kabinetu in mogoče koga od teh, zamenja, kajti z obstoječimi kadri, ki so togi in ne sprejemajo kakršnihkoli razprav o problematiki predvsem nacionalnih parkov, je težko sodelovati. Ne gre samo za eno občino, gre za sedem parkovnih občin in v tej občini že deset let od sprejetja zakona čakajo, kdaj se bo končno začelo izvajati zakon. To je nedopustno, da se zakon ne izvaja, zato ...